Ich möchte Sie hier und heute auf ein anderes Problem aufmerksam machen.

Schutz vor grenzenloser Kriminalität muss es geben, dafür haben unsere Sicherheitsbehörden längst Alternativen zur Passkontrolle gefunden. Mich macht es sehr traurig, dass eine unserer großen europäischen Errungenschaften aufs Spiel gesetzt werden soll. Das für Frieden und Freiheit historisch beispiellose Erfolgsprojekt EU wird auf diese Weise hochgradig gefährdet. Ich fordere die dänische Regierung auf, sich nicht von Rechtspopulisten ans Gängelband nehmen zu lassen!